Izvolite. Drage poslanke in poslanci, dober dan. Morda, ko govorimo iz teh parlamentarnih klopi, da je nekaj ustrezno urejeno, se marsikomu morda to zdi res. Ampak, a koliko od tukaj prisotnih v tej dvorani pa je že kdaj bilo voznikov na nujni vožnji. Govorimo o gasilcih, govorimo o reševalcih, govorimo o policistih. In zdi se mi nekorektno, da tako pavšalno nekateri poslanci in poslanke razpravljajo in govorijo, ta zakonska materija je ustrezna, nič ni narobe. Če pa tisti, ki se s temi stvarmi vsakodnevno srečujejo, opozarjajo, da stvar ni v redu. Vendar, konkretno primer, Janez Kramar, vodja reševalne postaje Ljubljana pravi: "Zakon torej pravi, da če voziš na primer v rdečo, moraš biti dovolj previden, da se nikomur nič ne zgodi. Če pa se, si avtomatsko kriv. Plačaš nekaj sto evrov kazni in dobiš kazenske točke. Mislim, da tega avtomatizma ne bi smelo biti. Treba bi bilo upoštevati tudi olajševalne okoliščine vsakega primera posebej. Resnično težko je vsak dan delati pod takšnim pritiskom. Lahko imaš tudi po deset nujnih voženj na dan v strahu, da boš za nekaj kriv." To govori človek, ki se dnevno ukvarja s temi stvarmi. Ampak, seveda, nekateri poslanci še vedno pravite, da je ta primer in to področje ustrezno urejeno, in, ko pride poslanska skupina Nove Slovenije s predlogom, ki odgovarja na konkretne potrebe, ki so se zgodile v družbi, smo označili za populiste, da je populističen predlog in podobne stvari. Zdi se mi, da ko zmanjka argumentov, ko zmanjka nekih resnih, tehtnih argumentov, potem je vedno pri roki argument "ste populisti". Govoriti o tisto, kar je všečno. Ampak govorimo in delamo tisto, ker si, kar ljudje potrebujejo za normalno delo. In če gremo še nekoliko bolj v podrobnosti, a ne, potem je bilo danes tukaj v razpravi večkrat rečeno, da, češ, pustimo to, to je zdaj opozicijski predlog, ne. Itak bo te stvari vse uredil, kot ponavadi, sistemski zakon. To je standardna mantra vladne koalicije, zato pa še ena stvar, ne. Na Ministrstvu za infrastrukturo so pred kratkim v medresorsko usklajevanje poslali uspešen predlog novele Zakona o pravilih cestnega prometa, ki pa se pravil nujne vožnje ne dotika. Ta stvar, da bodo te zadeve v zvezi z nujno vožnjo uredil nek sistemski zakon najbrž sodi v tisto rubriko, kot je bilo danes rečeno, da je vlada glede tega izdelala neko mnenje. V čem je problem? Problem je v birokraciji in ta naš predlog zakona poskuša debirokratizirati nesmiselne postopke. Vozniki na nujni vožnji ne bežijo pred materialno in kazensko odgovornostjo. Jasno je, da če se je neka nesreča zgodila, je za to nesrečo nekdo odgovoren že po tej plati, kdo bo zdaj to kazen, kdo bo zdaj to, ne kazen, ampak škodo kril, je potrebno že zaradi zavarovalnic in pokrivanja stroškov škode določiti nekega krivca. In zato pravim, da tudi po pogovorih, ki smo jih imeli s temi ljudmi, ki vozijo na nujnih vožnjah, ne bežijo prej materialno in kazensko odgovornostjo. Želijo pa debirokratizirati ta postopek, tako imaš neko nesrečo na nujni vožnji, greš avtomatsko v neke sodne mline presojanja, ali si vozil dovolj previdno. Jaz verjamem, da vsakdo, ki vozi na nujni vožnji, pač vozi na meji. Na robu. Ker si vedno želi priti do kraja dogodka čim hitreje. In četudi, kot ste nekateri razpravljali, ni bilo veliko kazenskih točk in glob izrečenih voznikom na nujni vožnji, tisto, kar izpostavljajo ti vozniki, da je najbolj obremenjujoče, so ti konstantni sodni postopki. Konstantni sodni postopki. In eden izmed pametnih predlogov, ki jih dajejo, da enostavno v tovrstnih nesrečah razdelimo na sreče, ki imajo zgolj materialno škodo, in na tiste, kjer je prišlo tudi do kakšne telesne poškodbe. In če bi iz vseh teh sodnih postopkov izločili zgolj nesreče, kjer se je zgodila, hvala bogu, samo materialna škoda, bi naredili že velik korak naprej. Velik korak naprej. Ampak seveda, mi lahko tukaj še govorimo ure in ure, ampak najverjetneje koalicije ne bomo premaknili, je pa škoda, da v tem parlamentu včasih ne more prevladati zdrava kmečka pamet, neka normalnost, da če gre za nek zakonski predlog, ki zgolj olajšuje neko življenje in nima nobenih za državo katastrofalnih finančnih posledic, potem res ne bi se smeli preštevati na koalicijske in opozicijske vrste, ampak bi morali kot samostojna veja oblasti in kot parlamentarci enostavno zbrati tako poguma in zakone, ki so v korist družbi pa ljudem, enostavno sprejeli. jasno je, da bom jaz ta zakon podprl, in seveda lahko samo upam, da ga bo večina tudi. Hvala lepa. ...